Pane komisaři, já Vám děkuji za odvedenou práci.

A budeme schopni konkurovat ostatním ekonomickým hráčům, zejména z Asie.

Netrápí nás náhodou nízký ekonomický růst a vysoká nezaměstnanost? Tato smlouva, pokud bude dobře vyjednána, je šancí, jak řešit tyto problémy. Vaším úkolem, pan komisaři, je vyjednat takové znění, které odstraní veškeré překážky pro naše podnikatele, ochrání jejich zájmy a inovace, ale zároveň a to je neméně důležité nesníží standardy kvality a úroveň ochrany našich spotřebitelů.

Naši občané těmto jednáním nerozumí, nevědí, o čem tato jednání jsou, a bojí se jich. Musíme proto zvýšit transparentnost a změnit komunikační strategii.